einni grein eftirfarandi breytingar verða á tíundu grein laganna a aðra málsl fellur brott b við bætist ný málsgrein er orðast svo skylda til að tilkynna stofnun réttinda og aðilaskipti samkvæmt fyrstu málsgrein hvílir á kaupanda erfingja gjafþega leigutaka ábúanda eða öðrum viðtakanda réttar annars grein fertugustu og þriðju grein laganna orðast svo á ættaróðali mega ekki hvíla aðrar veðskuldir en þær sem teknar hafa verið til tryggingar greiðslu lána til mannvirkjagerðar eða annarra varanlegra endurbóta á jörðinni þriðju grein orðin hjá

fjórðu grein lög þessi öðlast gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sjö markmið frumvarpsins er að auka veðtökuheimildir óðalsbænda í óðalsjörð en takmarkanir af því tagi hafa verið í lögum um langa hríð og réttlætast af séreðli eignarformsins með sölu lánasjóðs landbúnaðarins árið tvö þúsund og fimm voru möguleikar óðalsbænda þó skertir það mikið að rétt þykir að leggja fram frumvarp þetta með frumvarpinu er einnig stefnt að því að skýra tíundu grein jarðalaga um tilkynningarskyldu til sveitarfélaga við aðilaskipti að jörðum óðalsjörð er sérstakt eignarform sem hefur lengi verið í lögum og við gildistöku núgildandi jarðalaga um mitt ár tvö þúsund og fjögur voru óðalsjarðir taldar vera um hundrað talsins óðalsjarðir eiga sér langa sögu á hinum norðurlöndunum og segir til dæmis frá því í egils sögu skallagrímssonar að haraldur

taka á sig þunga skuldabyrði gagnvart meðerfingjum sem sligað gæti búreksturinn og að binda jarðirnar varanlega við eina ætt segja má að meginhugmyndin að baki eignarforminu sé að óðalsjörð sé í vörslu ættar og má líkja óðalsjörð við sjálfseignarstofnun í vörslu óðalsbónda sem ber að skila henni til næstu kynslóðar með öllum gögnum og gæðum líta má því á óðalsbónda sem nokkurs konar vörslumann óðalsins sem er til dæmis óheimilt að nota það til tryggingar persónulegum fjárskuldbindingum ótengdum óðalinu að þessu leyti má segja að eignarformið samræmist þeim markmiðum jarðalaga að land sem vel er fallið til

mun eignarform þetta hverfa úr íslenskum rétti á nokkrum áratugum með fráfalli núverandi óðalsbænda og maka þeirra en jafnframt er lagt bann við stofnun nýrra ættaróðala samkvæmt áliti meiri hluta landbúnaðarnefndar var talið tilefni til að fella eignarformið úr lögum þar sem ekki væri í raun farið eftir lagaboðum um óðalsjarðir sem væru orðin úrelt og samrýmdust ekki núverandi viðhorfum í þjóðfélaginu til eignarréttar og meðferðar jarða í fyrstu málsgreinar tíundu grein jarðalaga er mælt fyrir um að við stofnun réttinda yfir og aðilaskipti að jörðum öðru landi fasteignum og fasteignaréttindum sem lögin gilda um svo sem fyrir kaup gjöf skipti nauðungarsölu búskipti félags og sameignarslit fyrirframgreiðslu arfs lán kaupleigu leigu og ábúð skuli tilkynna sveitarstjórn um aðilaskiptin í öðrum málsl lagagreinarinnar segir hins vegar að ekki þurfi að tilkynna um eigendaskipti þegar lögaðilar eiga jarðir sá greinarmunur sem gerður er í öðrum málsl tíundu greinar á lögaðilum og einstaklingum er ekki eðlilegur og hefur sætt nokkurri gagnrýni því er lagt til að sama skylda til að tilkynna um eigendaskipti verði lögð á lögaðila og hvílir nú á einstaklingum í frumvarpi til núgildandi jarðalaga var þennan greinarmun ekki að finna en hann kom inn í frumvarpið með breytingartillögu meiri hluta landbúnaðarnefndar

ættu jarðir enda gæti verið um stór almenningshlutafélög að ræða og því erfitt að fylgjast með breytingum á eignarhaldi þeirra í þessu felst algengur misskilningur á eðli hlutafélaga en það eru félögin sjálf sjálfstæðir lögaðilar sem skráð yrðu sem eigendur en ekki hluthafar í félögunum b liður greinarinnar hefur að markmiði að skýra hver beri ábyrgð á tilkynningarskyldu til sveitarfélaga rétt er talið að viðtakandi réttar sjái um að tilkynna um aðilaskiptin eða réttindastofnunina til sveitarfélagsins þetta er í samræmi við venjur sem myndast hafa í fasteignaviðskiptum þar sem það er kaupandi sem tekur að sér að þinglýsa kaupsamningi mikilvægt er að sveitarfélög hafi upplýsingar um landeigendur og aðra rétthafa á forráðasvæði sínu um annað til þriðju grein eignarhaldi og umsýslu óðalsjarða eru settar þröngar skorður í áttunda kafla jarðalaga hafa þessar skorður valdið erfiðleikum við lántöku óðalsbænda þegar kemur að veðsetningu fertugasta og sjöundu grein laganna er óðalsbónda einungis heimilað að taka lán með veði í óðalinu að uppfylltum tveimur skilyrðum í fyrsta lagi þarf lánið að vera til mannvirkjagerðar eða annarra varanlegra endurbóta á jörðinni og í öðru lagi er einungis heimilt að taka lán hjá lífeyrissjóði bænda eða orkusjóði samkvæmt þeim reglum sem um slík lán gilda á hverjum tíma fyrir sölu lánasjóðs landbúnaðarins var einnig heimilt að taka lán þar en við sölu sjóðsins árið tvö þúsund og fimm skertust lántökumöguleikar óðalsbænda hvað hann varðaði möguleikar óðalsbænda til lántöku með veði í óðalinu eru því mjög litlir í dag með vísan til jafnréttis og hagræðissjónarmiða er lagt til að veðsetningarheimildir óðalsbænda verði víkkaðar allnokkuð með því að þeim verði heimilað að taka nauðsynleg lán hjá hvaða lánastofnun sem er en þó aðeins til mannvirkjagerðar eða annarra varanlegra endurbóta á jörðinni telja verður þetta fyrirkomulag í samræmi við önnur ákvæði áttunda kafla jarðalaga um óðalsjarðir og til þess fallið að tryggja að óðalið haldist óskert í samræmi við þessa breytingu

bent skal á að fyrirhugað er að heimildir til aðfarar í ættaróðali verði áfram takmarkaðar af fertugasta og áttundu grein jarðalaga og því ekki heimilt að ganga að óðalinu til tryggingar öðrum skuldbindingum en þeim sem heimilaðar yrðu samkvæmt fertugustu og sjöundu grein laganna í fertugustu og níundu grein laganna eru síðan fyrirmæli um sérstaka málsmeðferð við fjárnám og nauðungarsölu óðalsjarðar þar sem landbúnaðarnefnd flytur þetta frumvarp legg ég ekki til að málinu verði vísað til nefndar